Az Európai Parlament számtalan esetben emeli fel a szavát, ha bármelyik országban politikai okokból üldözést szenvednek civil aktivisták, művészek, újságírók vagy bárki.

Kérdezem tisztelettel, vajon az Európai Unió miként lép föl, amennyiben akár a saját területén sérelem éri a munkához, a lakhatáshoz vagy a méltányos élethez való jogot?

És ugyanúgy megkérdezhetjük, akár földrajzilag is elkülöníthető módon, hogy vannak Európának olyan területei, ahol az orvosi ellátás joga, az információhoz való hozzáférés joga, vagy az oktatáshoz való hozzáférés joga igencsak korlátozott.